Hvala predsedujoča. Jaz bom rekel da, všeč mi je ta všečni rebalans proračuna. Lepo je zanimivo videti tukaj, dobro, taka je ura, ministri odidejo, grejo, ostanejo tukaj njihovi državni sekretarji, ampak vselej, človek lahko nekaj razmisli, nekaj pove, v tem smislu. Verjetno gospa Jazbe, mislim, da je že utrujena, ker je toliko ur tukaj, ampak ne glede na to, bo morala še par ur poslušati naše komentarje ali pa naša mnenja. Proračun ko tak, je enako, ki pokaže smer, v kakšno smer gremo ali pa v kakšno smer hočemo, da bi šli, želimo. Rebalans proračuna pa je tisti popravljalni, nekako, dokument, ki zaradi nemogočih prerazporeditev je treba sprejeti ga. Zdaj, pomembno je pa povedati to, da je rebalans sigurno slika tega, kar se bo dogajalo jutri in mi vemo, da je, v nekaj mesecih bomo začeli govoriti tudi o novem proračunu, dvajset enaindvajset. Zdaj, jaz sem na pozicijski strani, ne, se pra, ampak si bom vselej vzel malo svobode, da bom povedal to, kar mislim, v priporočilo za naslednji ali pa za proračun, ki bo, v rebalansu, mislim, da ga pozdravljamo, kapital, ki je prišel, denar, ki je prišel noter, tudi je normalno, da se ga razporedi na tak ali drugačen način. Bojim se pa, da te poteze, ki je naredil ministra ali pa ministrstva, splošno ne bodo vzdržne za naprej. Veste, štiri in pol procenta poviška BDP-ja govorimo od milijarde približno denarja. Ena točka manj drugo leto bo dvesto petdeset milijonov manj. Dvesto petdeset milijonov manj, ki jih bo treba na tak način, kakor je bil sprejet staj ta rebalans, ne na kakšen način dobiti noter, ne. Se pravi, ko so outputi, moramo dobiti tudi inpute, po domače povedano. Se pravi, moramo pogledati, od kje bomo mi dobili. Samo dva načina so: ali so rezi ali so obdavčitve. Drugih ne poznamo, ne more biti drugačnih. Zdaj, da bomo delali reze na tisto, kar smo se matrali po tolikem času, ki smo končno prišli v tisti tisto obdobje, kar smo slišali že večkrat, tukaj noter, teh debelih krav, šest let rasti. Jaz tudi ne verjamem, da bo tako kriza močna v naslednjih letih. Sigurno bo v določenem sektorju, to so analize, ki kažejo predvsem avtomobilskem sektorju, se pravi, železo kot tako, tu nam dajo tudi makroekonomske te projekcije glede tega. Tako da jaz mislim, da ne bo tako hudo. Tako da jaz sem prepričan, da tistih tri in pol procentov BDP-eja bomo tudi dosegli. Kljub temu bomo imeli dvesto petdeset milijonov evrov manj v našim v naši državni blagajni. In to me malo skrbi. Jaz se bojim, da bomo denar, ki bomo rabili, segli res v žepe, ampak v žepe marljivim, pridnim, iznajdljivim inovativnim podjetnikom, obrtnikom. In to ena zadeva, ki meni tukaj ni všeč. Ker delati všečen proračun je ena zadeva, dobiti denar pa, o tisti, ki v ta proračun najbolj dajejo, če tako rečemo, prispevajo, je pa velika napaka. Jaz se opravičujem kolegom z levice, ki imajo popolnoma drugačno mišljenje nad kapitalom. Ampak enkrat jim bi rad razložil eno zadevo, zelo enostavno. Tudi sociale ne bi bilo, če kapitala ne bi bilo. Se pravi, brez kapitala tudi sociala ne more obstajati. In pljuvati po kapitalu je najslabša zadeva, ki jo lahko mi v državi naredimo. To se pravi, da moramo vedno razmisliti o tem, da je tudi realni sektor krepko močno in zelo pomemben za razvoj naše države in za obstoj sistema, ki smo si ga zadali. Upam, da me razumete, kaj jaz hočem povedati, ne. Jaz moram povedati eno zadevo še. Zelo me užalosti ta stvar, da nismo dobili državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Seveda, to je bilo takrat nekako predstavljeno v enem paketu, ampak upam in si resnično želim, da že v četrtek na vladi da bodo odprli ta argument, in mislim, da je potrebno, absolutno je potrebno, da bi obrtniki, mali podjetniki dobili svojega predstavnika za reševanje predvsem birokratskih ovir, ker so neznosne za te ljudi. Berem včeraj na časopisu, da frizerka bo morala vagati lase in in prijaviti prijaviti agenciji, koliko lasje, koliko kil las je to. Mislim, mis, a smo kam smo mi padli? A mi rešujemo probleme obrtnikov in malim podjetnikom ali jih še vedno hočemo samo na vsak način obremenjevati? In davčno in operativno, ko tako. Frizerka bo zdaj rezala lase, da bo ona vagala. Ma kam smo prišli? Ma kje smo? Ma kdo sprejema te zadeve? Je, smešno je, ja, res je smešno. Mislim, da je res smešno. Ampak je žalostno. Pa se ne bomo ustavili s temi neumnostmi. Vsak obrtnik mora zdaj vagati, no, frizerka kupila, pa tudi fen, ali pa ko se reče, sušilec za lase, pa bo mogla karton, ki ga je, ki ga je rabila za to bo mogla vagati. Pa da, ima fantje moji, Interseroh, Slopak, ki vse knjižijo, vse zadeve, kar prihajajo noter, smeti pa razne pakunge, železne, plastične, les, vse. Komu na čast? Zakaj moramo mi to delati? No, to je tudi eden od vzrokov. En majhen vzrok, zakaj rabimo tudi državnega sekretarja za malo gospodarstvo, da bi preprečil, da bi vsaj bil tisti povezovalni člen med marljivimi, med heroji, ki jaz rečem vedno, obrtniki in med vladajočo garnituro ali pa med njihovimi direktorji na raznih ministrstvih. Veste Tudi dvig, sem slišal, da se pripravlja nek dvig davkov, pravzaprav da bo tisti petprocentni davek, mislim, tistega tudi jaz odobravam, tudi prav, ker olajšav je preveč za velika podjetja, in tu se strinjam tudi z vami Levica, to je predlog, ki ki mislim, da ga podpiramo vsi. Ampak morate vedeti nekaj. Da bo na splošno dvigali devetnajst procentov na dvajset ko davek o dobičku. Pa pol v kapitalskem dobičku dalje od petindvajset na trideset. Glejte, jaz vam bom nekaj povedal. Delavec, ki dela, za nagrado dobi plačo. Naj bo to dobra, naj bo slaba, nima pomena. Plačo. Ampak podjetnik, obrtnik, ki je zastavil hišo, ki je vzel kredite, ki je dal svojo inovativnost noter, vse znanje, njegova nagrada je dobiček. In če tega ne bo pustili, ne bomo več šli naprej. Ne bo več inovativnih ljudi. Ne bo več zamisli, ne bo. Ali se bojo ali se bojo preselil v tujino, tako kakor že razmišljajo, pa veste, da so agencije v Sloveniji, ki že to ponujajo, ponujajo vam povem osebno. Pa ni noben problem spremeniti sedež. Ampak zakaj? Se pravi, bomo obrtnike tolkli po žepu z s papirologijo. In kaj bi radi še? In da bomo všečni, bomo delali še bolj tak tip proračunov in rebalansov, ne, da bomo dvigali sociale in vse reči, kar je treba, da bomo se še vedno bolj všečni, ne. Ne gre tako, jaz se opravičujem, ampak ne gre tako. Mislim, ne gre. Zdaj gre, seveda, zdaj. Zdaj je milijarda več denarja. Ampak kaj bo jutri? To se moramo vprašati. Težko je, veste, dvigniti dva, tri razreda plače in pol pojutrišnjem reči, fantje, ne gre, moramo vam znižati plače. Ne gre. Ni tu prava pot. Jaz vam govorim praktičnega s praktičnega vidika, ker mislim, da je to operativno, vidik, je najboljši, da razumete, za kaj se gre, ker drugače bomo govorili eno in isto, zakaj ne, in ono. Saj govorimo itak kar nekaj zadev, ki mislim, da je tudi brez veze, ampak tukaj smo, ne. Jaz vam povem nekaj, gospa državna sekretarka, da se bom zelo dobro in zelo konkretno angažiral pri naslednjem proračunu. Pa predvsem v tistih postavkah, ki me zanimajo. V tiste postavke, kjer se me mene, ker me me matra, ker me bo, ker ker vidim, da je nepoštenost, ker vidim, da ni prerazporeditev ali pa razporeditev denarja na tak način narejena tako, kot bi mogla biti. In to vemo, da je marsikatera postavka to. Zdaj da ne bo nesporazuma, jaz bom itak glasoval za, drugače tudi ne mora, ampak tako je. Ampak vedeti morate, da so velike, velike napake noter. Napake, po mojem mnenju, glejte, glede na to, da sem pripravil že štiri proračune tudi magari občinske, ki so drugačni, ampak sistem je vedno isti, veste. Namesto o milijonih govorimo o o večjih cifrah, ampak je je zmeraj ista zadeva. Toliko denarja imaš, toliko ga moraš napraviti. Ampak ga lahko razporediš pa drugačen način. To se pa strinjam. In paziti moramo, da ne presežemo tiste meje, tiste številke, ki nam bojo lahko delali sive lase jutri. Jaz za danes mislim, da sem povedal, kar sem mislil . Zelo na enostaven način. Mislim, da ste razumela. Se bojim, da je ta všečni proračun dobesedno povedano - in ponavljam še enkrat - všečni. Ena velika volilna kampanja. Upam, da ni, no, tega, kar je. Zaenkrat hvala, predsednik.